Das Anliegen ist unbestritten. Das, was Frau Berès als Berichtsentwurf vorgelegt hat, geht weit darüber hinaus, indem ein Zulassungsverfahren geschaffen wird, betriebliche Altersversorgung einbezogen wird und indem der Umfang weit ausgedehnt wird, weit über das hinaus, was sinnvoll ist und was die Kommission vorgeschlagen hat.

Unsere Fraktion hat darüber intensiv beraten und wir sind der Überzeugung, dass einige Dinge aus diesem Berichtsentwurf herausgestimmt werden müssen, zum Beispiel die vollständige Einbeziehung der Versicherungen. Dazu gibt es einen eigenen Vorschlag. Wir wollen nur solche Versicherungen aufnehmen, bei denen der Versicherungsnehmer das Risiko trägt. Das sind aber nur ganz wenige Versicherungen. Der normale Versicherungsfall fällt nicht darunter. Wir wollen auch andere Anträge, zum Beispiel was Haftungsregelungen, Zulassungsverfahren, Sanktionen, die regelmäßige Aktualisierungspflicht betrifft im Ursprungsentwurf war sogar der carbon footprint drin herausstimmen. Das sind Dinge, die weit über das Anliegen hinausgehen und nicht dazu beitragen, die komplexen Produkte für die Verbraucher transparenter zu machen. Wenn man ein so umfangreiches Paket vorlegt, wie Frau Berès, dann verwirrt man den Verbraucher, statt ihn vollständig und besser zu informieren.